Monsieur le Président, l'aérospatiale est l'une des dernières industries où l'Union fait encore jeu égal avec les États Unis et l'Asie. Cette situation est le résultat d'une implication et d'un investissement historiques de la puissance publique d'États membres comme l'Allemagne, l'Espagne et la France.

Sans cette intervention, des dizaines de milliers d'emplois qualifiés auraient disparu. Aujourd'hui, les États membres, et singulièrement la France, envoient des signaux très négatifs.

L'Europe, pour payer la dette de ses banques, est en train de brader son industrie aéronautique, alors que les carnets de commande sont remplis pour dix ans.